Die Grünen lehnen das Ratsergebnis in seiner jetzigen Form ab. Es ist ein rückwärts gewandter Haushalt. Er ist von nationalen Interessen geprägt. Was im Rat fehlt, ist wirklich ein europäisches, gemeinsames Interesse. Es fehlt an europäischer Weitsicht. Was wir tatsächlich bräuchten, um neue Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, ist so etwas wie eine grüne industrielle Revolution, eine große ökologische Transformation. Nur daraus können neue Arbeitsplätze und verantwortliche, nachhaltige Produkte entstehen. Ich wende mich an die irische Ratspräsidentschaft.

Was macht Deutschland?

Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Das ist falsch, das ist uneuropäisch! Woher soll das Geld kommen? Es muss aus neuen Eigenmitteln kommen, insbesondere aus der Finanztransaktionssteuer. Die muss in den europäischen Haushalt fließen. Das ist auch eine klare Antwort an unsere Bürgerinnen und Bürger.